Señora Presidenta, señor Comisario, efectivamente, es innegable que se ha avanzado en los últimos tiempos, pero, a pesar de todo lo avanzado, el sur de la Unión se quema y se quema cada vez más. Por eso, la resolución que ha aprobado este Parlamento no puede ser una resolución más que sirva para evidenciar la gran preocupación que nos causan las desgracias ajenas. Los incendios forestales se producen por unas u otras causas, pero nadie puede negar que se alimentan en el cambio climático. Y con independencia de las responsabilidades que pudieran existir en algunos Estados o en algunas comunidades autónomas, lo cierto es que este Parlamento ha de llamar claramente a la Comisión a actuar con celeridad y a poner todos los recursos de que disponga, que no son pocos, a su alcance. Ni las víctimas, ni los daños sufridos, ni la necesidad de reforestación entienden de burocracia, ni puede entender de carencias presupuestarias. Hay que priorizar y hay que actuar y actuar es, en este caso, modificar estrategias, movilizar recursos, incrementarlos y coronar de manera óptima las políticas preventivas, exigiendo, llegado el caso, responsabilidades a los Estados que carecieran de ellas, pero asumiendo que éste no es un problema de unos Estados del sur de Europa y que el cambio climático no afecta sólo a unos Estados, afecta a todos y es una causa común. Por eso, una de las principales tareas que tiene este Parlamento es lograr que la Unión Europea consiga en la próxima Cumbre de Copenhague compromisos claros y rotundos para atenuar al máximo las emisiones de gas invernadero, porque, evidentemente, están en la base de los incendios, de sus causas y estos, a su vez, en las causas de más cambio climático. Por tanto, aprobada esta resolución, es ahora el reto de este Parlamento, con toda seguridad. Pero que se cumpla ese reto de la Comisión si de verdad el señor Comisario quiere evitar que el sur de la Unión, que sí que existe, se siga quemando.